Das ist mit Kritik vereinbar, aber nicht mit Israel Hass und Israel Feindschaft. Ich habe hier leider auch einige Stimmen gehört, die einen solchen Hass zum Ausdruck bringen. wenn

Oder wenn jemand sagt, wegen der Dinge, die wir kritisieren, werde es immer schwieriger, das Existenzrecht Israels anzuerkennen, halte ich das für nicht akzeptabel.